Señor presidente, no solo América Latina está en medio de un terremoto político y social, también Oriente Medio. Irak, Líbano, Irán, Egipto, Sudán, Argelia países que atraviesan profundas crisis en un Magreb y en un Oriente Medio que han sufrido la pelea descarnada por apropiarse de sus recursos. Muchas personas salen a la calle y exigen pan, libertad y justicia social, dignidad, desde hace años. La respuesta ha sido más represión, más impunidad y más geopolítica del caos en una región arrasada desde la invasión ilegal de los Estados Unidos en Irak al drama en Siria, Yemen y Libia, sin olvidarnos de la ocupación israelí en Palestina, el Sáhara Occidental o los pueblos kurdos. Todas y cada una de estas crisis sufrieron intervenciones europeas ahora sufren su abandono. Señora Mogherini, ¿va a tener Europa algún papel en Oriente Medio o vamos a dejar que estos pueblos sufran y la extrema derecha saque partido de las consecuencias de este desastre? Europa debe enterrar las intervenciones militares, ser un actor independiente, estabilizador, apostar por relaciones de igual a igual. Por justicia con quienes se manifiestan en las calles de los países que hemos destrozado, y por el propio destino de nuestro continente.